Herr Präsident! In den meisten Mitgliedstaaten der Europäischen Union gibt es auch ein verheerendes Erdbeben, das allerdings auf der Oberfläche nicht erkennbar ist, nämlich das anhaltende Beben der Finanzmärkte. Es gibt jetzt neue Berichte, dass in Kärnten bei einer Bankrott gegangenen oder vom Staat aufgefangenen Bank auch EU Gelder im Umlauf waren. Ich fordere hiermit entsprechende Untersuchungen durch OLAF, wo man ja vielleicht die Chance hat, unter der neuen Präsidentschaft etwas unabhängiger zu agieren als zuvor.

die Großindustrie weit überrepräsentiert ist und kleine und mittlere Unternehmen oder gar Verbraucherverbände und Gewerkschaften so gut wie nichts zu sagen haben.